Európska komisia a kompetenčné orgány musia prijať potrebné opatrenia v potrebnom čase. Ja si myslím, doposiaľ čo sa urobilo je dobré, ale nemôžme zaspať, aj keď si myslíme, že prípady rozšírenia koronavírusu sú zatiaľ v Európe izolované.

My musíme hlavne zdieľať informácie a informácie musíme aj ďalej komunikovať našim občanom. Ide o to, aby naši ľudia vedeli ako predchádzať, ako sa táto, ako sa tento vírus šíri. Ja teraz sa chcem pozastaviť na jednej veci, a to je predchádzanie. Lebo predchádzanie je vždy lepšie ako liečiť, a bohužiaľ napríklad rúška sú nedostatok rúšok na trhu. Len niektoré rúška sú účinné, a treba povedať a treba to komunikovať občanom, že nákaza sa šíri najmä cez ústa, nos ale aj cez ruky a cez pevné materiály, čiže treba o tom informovať ľudí a hlavne deti v škole. Inak pokiaľ ide o rúška, samozrejme najúčinnejším je protokol FFP3, takže prosím, aby aj Európska komisia v tomto vyvinula úsilie a dostalo sa to, tieto informácie priamo občanom.